Aber ich muss auch sagen, dass das ETS die Emissionen nicht wesentlich reduziert hat.

Weder in diesem Haus und schon gar nicht im Europäischen Rat gibt es derzeit den Mut und die Mehrheiten, um einen Mindestpreis für CO2 Zertifikate, zumindest temporär, festzulegen. Ohne grundlegende Reformen halte ich das ETS geradezu für betrügerisch und ein klassisches Beispiel für ein greenwashing von umweltverschmutzenden Sektoren wie beispielsweise dem Luftverkehr. Die Luftverkehrsemissionen werden 2020 voraussichtlich um 70 höher sein als 2005, und bis 2050 könnten sie um weitere 300 bis 700 ansteigen. Daran wird das derzeitige System gar nichts ändern und das wissen Sie, meine Damen und Herren. Wir haben ja bald Weihnachten, und Sie könnten Ihre Wählerschaft einmal damit beschenken, dass Sie ihnen die volle Wahrheit über das ETS sagen. In diesem Sinne Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Fest.